Voy a comprobarlo y le informaré por escrito de esa situación. Lo que les he dicho es que el día 25 de enero va a estar en poder del Parlamento Europeo el acuerdo que, provisionalmente, entra en vigor el 1 de febrero. Conforme al Derecho europeo, conforme al Derecho del Tratado de Lisboa, en su artículo 218, y conforme al Convenio de Viena, los acuerdos firmados pueden entrar en vigor provisionalmente. Por tanto, está dentro de la legalidad.

Nos parece que es positivo, que sirve a la lucha contra el terrorismo y que se trata de una colaboración con un país fiable, un país socio y un país cercano, como son los Estados Unidos, y que tiene el mismo propósito que nosotros luchar contra el terrorismo.

No es un tema de ganar tiempo, señor Weber. La Presidencia sueca, el Consejo, como saben ustedes, hace unas semanas, o meses incluso, propuso enviar al Parlamento, por parte del Consejo, esta versión, en este caso en un solo idioma y la Comisión entendió que eso no era posible, que tenía que ser la propia Comisión la que hiciera las versiones lingüísticas y enviase todas esas versiones. El Consejo tuvo esa buena voluntad por parte de la Presidencia sueca y no fue posible legal ni técnicamente.

Absolutamente, lo comparto. Si hubiera sido yo diputado al Parlamento Europeo, pensaría exactamente lo mismo y hubiera deseado tener estas versiones antes. No ha sido así, por esa razón que les he dicho, que nada tiene que ver con ganar tiempo, ni con ocultar nada, ni con una escapatoria, en absoluto. Creo que estamos ante un acuerdo donde va a tener toda la capacidad el Parlamento Europeo para intervenir, toda la capacidad.

El Parlamento Europeo va a poder interrumpir, si quiere, la vigencia del acuerdo provisional. El Parlamento Europeo va a intervenir en la negociación del siguiente acuerdo a más largo plazo.

Además, estamos absolutamente de acuerdo, señor Verhofstadt y otros intervinientes, en que aquí hay que respetar los derechos fundamentales de las personas, el derecho a la intimidad, la legislación europea sobre protección de datos y, además, ahora tenemos un instrumento más para garantizarlo, que es la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que acaba de entrar en vigor

Y uno de los derechos que garantiza es el derecho a la intimidad y a la protección de datos. Por tanto, tenemos todas las condiciones para hacer un buen acuerdo.

estemos a su disposición para poder debatirlo, en todos los sentidos, con todas esas condiciones y, por tanto, llegar a un acuerdo serio, riguroso y no apresurado a este respecto. Pero sí que nos parece que es imprescindible que este acuerdo provisional entre en vigor de momento y, en todo caso, el Parlamento Europeo va a tener también todas las competencias que le confiere el Tratado de Lisboa para poder decidir, en última instancia, si va adelante o no va adelante el acuerdo. Eso dependerá de ustedes.